Las estadísticas son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia y de la economía. Contribuyen a mejorar el debate público, las condiciones en que actúan los operadores económicos y la gobernanza económica. Necesitamos estadísticas de calidad, que ofrezcan datos independientes, fiables, comparables y en tiempo oportuno, y que se obtengan mediante métodos sólidos y se transmitan con arreglo a un calendario preciso. El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales tiene su origen en 1970 y se rige en la actualidad por un Reglamento de 1996. Se ha establecido en coherencia con el Sistema de Cuentas Nacionales desarrollado por las Naciones Unidas. La presente iniciativa adapta el sistema a la revisión del Sistema Internacional de Cuentas Nacionales de 2009 por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. El nuevo sistema debe apoyar el reforzamiento de la gobernanza europea y el cumplimiento de los objetivos de Europa 2020. Las enmiendas introducidas procuran ofrecer datos más completos, salvaguardando, cuando proceda, la confidencialidad. Insisten en la necesidad de una mayor labor metodológica sobre las externalidades ambientales y las desigualdades sociales, así como sobre la investigación y el desarrollo. También promueven cuentas regionales con una nomenclatura común para las políticas de cohesión, el análisis de las interdependencias económicas y el cumplimiento de la Directiva sobre marcos presupuestarios, abordan el tratamiento sobre pasivos contingentes e insisten en la coordinación de la sostenibilidad de las pensiones.